Elnök úr! Bár nem szavaztam meg ezt a jelentést, annak örültem, hogy a szubszidiaritás elvét és a szubszidiaritást változatlanul kifejezetten az Európai Unió egyik vezérelvének tekintik. De ha így van, akkor nem tudom, és nem értem, hogy miért dühöngték végig ezt a mai vitát is a kedves fősodratú képviselőtársaink, és miért dühöngenek folyamatosan azon, hogy Magyarország más utat választ a migráció kérdésében, és egyébként néhány más kérdésben is, mint amit ők jónak látnak. Ha egyszer szubszidiaritás van, ha egyszer ott kell meghozni a döntéseket, a lehető legközelebb a polgárokhoz, kivéve azokon a területeken, ahol föladtuk a szuverenitásunkat. A migráció, a bevándorlás területén nem adtuk föl a szuverenitásunkat, tehát tessenek most már leszokni arról, hogy Magyarországot folyamatosan próbálják fegyelmezni és térdre kényszeríteni. Ez a terület minket illet a döntéshozatalt illetően. Önök döntsenek a saját hazájuknak a sorsáról. Köszönöm szépen!